Vreau să încep prin a saluta dezbaterea pe care o avem astăzi despre situația din Bahrain, pentru că această țară figurează, spun mulți, printre uitații Primăverii arabe. De mai bine de un an, manifestările se țin lanț, represiunea continuă și ea, în indiferența cvasi totală a comunității internaționale. Unii comentatori au vorbit, în acest sens, despre revoluția pe care nu vrem să o vedem. Parlamentul European, prin dezbaterea de astăzi, arată că vede revoluția, vede încălcările drepturilor omului și condamnă aceste încălcări. Condamnă, în primul rând, violența excesivă utilizată de forțele de securitate la adresa cetățenilor, condamnă procesele inechitabile, care au devenit un element central al reprimării protestelor democratice, condamnă restricțiile pe care autoritățile din Bahrain le impun activității ONG urilor. Este timpul ca promisiunile făcute de autoritățile din Bahrain în materie de drepturile omului să fie urmate de acțiuni concrete, implementarea recomandărilor comisiei independente de anchetă fiind o prioritate.